Romániában a bizalmatlansági indítvány elfogadása és a baloldali kormánykoalíció leváltása után a jobboldal által létrehozott átmeneti kormányra van a legnagyobb esély. Az új kabinet feladata a parlamenti választásokig szigorú költségvetési politikát folytatni, biztosítani az önkormányzatok működését, átcsoportosítani a felhasználható uniós pénzalapokat, nagyberuházásokat indítani, és tisztességes választásokat készíteni elő. A jövő évi költségvetés beterjesztése nem tűr halasztást.

Egy észszerű, az ország egésze számára hasznos kormányzásban a romániai magyarság érdekképviselete, az RMDSZ partner lesz. A jövő évi parlamenti választások után a kiemelten fontos témákkal, az oktatással, a környezetvédelemmel, az egészségüggyel, az egészséges életmóddal kell foglalkozni. Bizalmat kell teremteni a román többség és a magyar kisebbség között, párbeszédet kell indítani az etnikumközi viszonyról. Egy mindenki számára élhető és fejlődő ország projektjén kell dolgozni.